Należy okazać im wsparcie poprzez nową strategię, podać im pomocną dłoń w postaci finansowania celów, które będą przydatne dla przyszłości całej Unii Europejskiej.

Musimy wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa, aby włączyły się w nowe inicjatywy, innowacje, zielone technologie, edukację ekologiczną czy w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przeznaczamy fundusze unijne na bezrobotnych, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale w wielu krajach bezrobocie już nie jest problemem. Problemem staje się rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz trwałość miejsc pracy w MŚP. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie ma pieniędzy na dalszy rozwój i ambitne działania, które pozwoliłyby na sprawiedliwą konkurencję, co najlepiej przedstawia ich średnia żywotność. Zwiększenie kwot dotacji na projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw pozwoli lepiej wykorzystać ich potencjał.